Dostrzegam oczywiście zalety połączenia instrumentów finansowych Unii Europejskiej, między innymi stworzenie bardziej elastycznych i prostych procedur finansowania. Jednocześnie uważam, że powinien pozostać odrębnym instrumentem finansowym. Przypominam przegląd śródokresowy pokazał, że instrument ten działa świetnie. Dlaczego mielibyśmy w takim razie coś zmieniać? Pozbawienie polityki sąsiedztwa własnego instrumentu finansowego obniży rangę polityczną Partnerstwa Wschodniego. Stracilibyśmy specjalne podejście do najbliższego sąsiedztwa Unii. Zanikną także pewne cele i cechy, na przykład zróżnicowanie i zasada more for more a tym samym zachęta do reform strukturalnych. Polityka sąsiedztwa jest skoncentrowana na zaangażowaniu politycznym zamiast na pomocy rozwojowej, jest to polityka bardziej kompleksowa, bardziej ambitna i w związku z tym wymaga szczególnej uwagi. Ponadto istniałoby ryzyko zmniejszenia finansowania Partnerstwa Wschodniego poprzez łatwiejsze przenoszenie środków między różnymi priorytetami i regionami. Nie zgadzam się na to i dlatego uważam, że polityka sąsiedztwa nie może zostać pozbawiona własnego instrumentu finansowego.